Az előttünk álló jelentéssel alapvetően egyet lehet érteni. A kérdés az azonban, hogy mennyire tudjuk valójában feltölteni tartalommal. Ugyanis az, hogy a személyek szabad áramlása, a tőke szabad áramlása, ezek alapvetően szép szavak, csak eddig mit láttak a magyar emberek belőle? Azt látták, hogy a nyugati tőke bejöhet Kelet Európába, viszont Kelet Európából csak a személyek mehetnek nyugatra, tehát a személyek áramlása szabad. Ugye milyen elképzelhetetlen lenne, hogy magyar vagy éppen cseh vagy lengyel vállalkozók felvásárolnák mondjuk a német Volkswagent gyártó céget, aztán bezárnák azért, hogy saját maguknak piacot teremtsenek? Namost a német, meg a francia, meg az angol vállalkozók ezt tették Magyarországgal, amikor megszüntették a cukoripart, az élelmiszeripart, a konzervipart, a textilipart Magyarországon. Sőt, még 2004 ben azzal kampányoltak, hogy azért lépjünk be az Unióba, mert majd a magyar vállalkozók Bécsben nyithatnak cukrászdát. Hát nemhogy Bécsben nem tudnak a magyar vállalkozók cukrászdát nyitni, hanem egy kis faluban nem tudnak cukrászdát nyitni.